Am votat în favoarea rezoluției, pentru că și eu sunt de părere că alegerile pentru Parlamentul European trebuie să fie mai strâns legate de alegerea președintelui Comisiei.

președintele ei trebuie să joace un rol activ în campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Astfel, va putea să își expună viziunea asupra viitorului Uniunii, iar cetățenii vor putea vota, de fapt, și candidatul partidelor la președinția Comisiei. Însă va fi nevoie de timp pentru a alege cea mai bună variantă pentru Comisie, iar devansarea cu o lună a alegerilor trebuie avută în vedere. Și echilibrul de gen în cadrul Comisiei ar trebui să fie mai atent studiat, însă criteriile de competență rămân prioritare. Astfel, Comisia ar putea să devină un adevărat guvern al Uniunii Europene, iar Parlamentul va avea un control mai mare asupra activității ei.